Met presidentsverkiezingen die parallel liepen met een discussie over een nieuwe grondwet en dus over de macht van die president, met een parlement dat naar huis werd gestuurd. Nu, de conclusie is wel dat een tegenstander van het militaire regime de verkiezingen heeft gewonnen, maar dat tegelijkertijd de militairen op vele terreinen de touwtjes in handen houden. Ik denk persoonlijk dat wij, ondanks de moeilijkheden, het positieve moeten zien in die ontwikkelingen. De Europese Unie heeft nu de opdracht om bij te dragen tot het succes van die democratische overgang.